Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Zeitfenster, um etwas gegen die globale Erwärmung zu tun, wird immer kleiner. Wir brauchen eine Transformation hin zu einer Politik, in der die Sorge um den Planeten und seine Bewohner im Fokus steht und nicht wirtschaftliches Wachstum, die Profite der Konzerne und die Schaffung möglichst vieler Arbeitsplätze. Um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir den Fokus stärker auf die klimaschädlichen Emissionen aus der Landwirtschaft richten. Ich habe hier in diesem Hause bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die globale Fleisch und Milchwirtschaft für rund 18 der in CO2 Äquivalenten berechneten Emissionen verantwortlich ist. Die Rodung von Flächen für die Viehwirtschaft schlägt nach neuesten Studien sogar allein mit 20 zu Buche. Deshalb sind die nationalen Klimaschutzbeiträge, was die Landwirtschaft betrifft, unbedingt massiv nachzubessern. Der klimaschädlichen Landwirtschaft, insbesondere der Massentierhaltung, muss Paroli geboten werden. Ob wir unsere Erde noch vor einem Klimakollaps bewahren, steht und fällt mit dem politischen Willen, neue Wege zu gehen.